Los acuerdos pesqueros son todos importantes para los países con los que se firman y desde luego, para la flota europea.

Creo que este hecho de firmar un acuerdo con Costa de Marfil, aunque no tenga un sector pesquero importante, sí que es un aspecto positivo y de solidaridad y trabajo conjunto de la Unión Europea con este país.